virðulegur forseti ég mæli hér fyrir minnihlutanefndaráliti í tengslum við breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki eins og við erum ræða hér sem tengist sparisjóðunum

virðulegi forseti ef maður ætlar að taka það saman hver sé niðurstaðan af þessari vinnu sem er búin að fara fram í nefndinni á undanförnum dögum og ég tek það fram að ég tel að nefndin hafi unnið vel og reynt að laga eins marga hluti og mögulegt er á þessum skamma tíma sem um er að ræða að niðurstaðan er samandregin sú að ég er nokkuð viss um að það verður mjög stutt í það að við fjöllum um þetta mál aftur ástæðan er einfaldlega sú að við erum hér að ganga frá máli og hér er augljóslega mikill ágreiningur á milli meiri hluta og minni hluta að við teljum í minni hlutanum að við séum gera þetta í miklum flýti það er augljóst og ég er alveg inni á því og það kemur fram í okkar nefndaráliti að við teljum að breytingartillögur nefndarinnar séu til bóta við nefnum það líka alveg sérstaklega að það er augljóst á öllu að málið var unnið í miklum flýti og við erum ekki að ná niðurstöðu í mál sem er mjög mikilvægt að gera þegar kemur að

rauninni afskaplega vel fram ekki í framsöguræðu formanns nefndarinnar sem var alveg prýðileg og formaður nefndarinnar fr ágætlega yfir hin ýmsu mál en það kom strax í rauninni fram í andsvörum þegar stjórnarþingmaðurinn háttvirti þingmenn guðbjartur hannesson kom og lýsti yfir áhyggjum sínum varðandi niðurfærslu á stofnfé háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson er ekki eini maðurinn sem hefur haft áhyggjur af þessu ég held að það megi segja að flestir umsagnaraðilar höfðu miklar við getum sagt vangaveltur í tengslum við þetta mismunandi sjónarmið en þó miklar áhyggjur sama hvað mönnum finnst því að hér hafa komið sjónarmið fram eins og frá hæstvirtur viðskiptaráðherra í fyrirspurnatíma að hann segir að það sé ekkert réttlæti í því og ef ég skil hæstvirtur viðskiptaráðherra rétt annað en það að taka niður stofnfé sparisjóðseigenda sökum þess að þeir hafi fjárfest bara eins og aðrir aðilar og verði að taka því tapi sem þar kemur upp alveg sama hvaða skoðun menn hafa á slíkum fullyrðingum er það alveg ljóst að það liggur ekki fyrir hvert sú vegferð leiðir okkur sem við erum að fara í núna það er alveg ljóst ef við tölum um þessi mál í heildarsamhengi sama hvaða skoðun menn hafa á þeim er það ljóst

hafa verið tilefni deilna og sömuleiðis átaka í þjóðfélaginu um mjög langa hríð og þetta tengist ekki einungis bankahruninu í rauninni er það svo að vandi hinna ýmsu sparisjóða víðs vegar um landið á sér miklu lengri sögu og deilna um hina ýmsu hluti og átaka að það er nokkuð sem kemur í rauninni hruninu ekki mikið við reyndar er það svo að ég hef verið hér á þingi þegar menn gripu til mjög róttækrar lagasetningar á miklum hraða til þess að gera nokkuð sem þeir töldu að þeir væru að bjarga sparisjóðunum það er því alveg ljóst að við erum ekki að taka á þessum miklu álitaefnum sem uppi hafa verið í tengslum við sparisjóðina núna ef einhver væri í vafa um það vegna þess að háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir formaður nefndarinnar sagði hér að hér værum við að taka heildstætt á málum sagði sem kom mér mjög á óvart sagði það að það væri í rauninni ekki til neins fyrir nefndina að segja yfir málinu nokkuð lengur það mundi ekkert batna við það þá kom það bara í ljós bara strax í andsvörum við ræðu háttvirts þingmanns og ekki frá stjórnarandstöðunni heldur frá stjórnarliða að þetta frumvarp mun verði það að lögum sem allar líkur eru á þá er alveg ljóst að mörg ákvæði þessa frumvarps munu vekja upp spurningar en ekki svara

leyfi mér nú og geri það eins og held ég flestir íslendingar og kannski við sérstaklega þingmenn að ég leyfi mér að velta því fyrir mér hvað það er sem við hefðum mátt gera betur og það er auðvitað fjölmargt en eitt er alveg klárt að þegar kemur að málaflokki eins og fjármálaumhverfinu að þá er það alveg ljóst að við megum vanda okkur betur og gaumgæfa betur þegar við erum að vinna að lagasetningu það er ákveðin kaldhæðni virðulegi forseti og hér er ég að vísa vegna þess að ég hélt nú að formaður nefndarinnar mundi nú segja aðspurð hvort þetta hafi ekki verið unnið í of miklum flýti að hún mundi bera það fyrir sig að það væri ekki annar valkostur við þessar aðstæður en það kom mér mjög á óvart sjónarmið formannsins sem væntanlega er sjónarmið meiri hlutans að það hafi verið unnið alveg nóg í þessu og eytt nægum tíma í þetta og þetta mundi ekkert batna við það að fara betur yfir þetta mál að það er kaldhæðnislegt að við vorum að fjalla um þetta og við vorum að fá upplýsingar núna fyrir nokkrum klukkutímum í dag

þar vorum við líka að fjalla um mál sem er nokkurra vikna gamalt þá stóð ég hér ásamt fleirum í minni hlutanum og við héldum ekkert ósvipaðar ræður og núna við gerðum athugasemdir við það hvað væri unnið hratt og höfðum miklar áhyggjur af því

eins og flest frumvörp góðan ásetning að það mundi ekki skila tilætluðum árangri því miður höfðum við rétt fyrir okkur það liggur fyrir að lög sem við vorum að samþykkja fyrir nokkrum dögum síðan að við erum að fjalla um þau aftur núna vegna þess að sá ásetningur þeirra laga sem var keyrt í gegn á miklum hraða og vísað til þess að markmiðið væri að koma það væri gert til þess að greiða út launakröfur

að það gekk ekki eftir meira undir sem í rauninni eru enn stærri mál en þau og ég skal vona það að okkur hafi lánast að ganga þannig frá því frumvarpi og þeim lögum að það muni ekki kalla á erfiðleika í nánustu framtíð en

mörgum spurningum ósvarað eins og ég vísaði í hér áðan og við í minni hlutanum höfum verið alveg tilbúin til þess að vinna þessi hluti jafnhratt og mögulegt er röksemdir meiri hlutans hafa verið þær að það væri nauðsynlegt að ganga frá ákveðnum málum til þess að markmið neyðarlaganna um að koma sparisjóðunum til aðstoðar að það þyrfti að breyta sérstaklega reglum og niðurfærslu stofnfé til þess að svo mætti verða við í minni hlutanum höfum alveg haft skilning á því en í þessu frumvarpi er miklu meira og eins og formaður viðskiptanefndar nefndi í ræðu sinni fyrr í dag taldi formaðurinn að hér væri um heildstæða löggjöf að ræða um sparisjóðina það er algjörlega ljóst virðulegi forseti að ganga frá heildstæðri löggjöf um sparisjóðina á þessum hraða ja það má vera mikið lán ef það mun ekki kalla á einhverjar spurningar svo ekki sé dýpra í árinni tekið ég vona svo sannarlega að við þurfum ekki að taka þetta mál fljótt upp aftur en ég er ansi hræddur um það í það minnsta liggur það alveg hreint og klárt fyrir að eitt helsta og kannski stærsta einstaka álitaefnið sem snýr að því hvernig sjáum við sparisjóðina í nánustu framtíð að þeirri spurningu er ekki svarað í grófum dráttum gengur þetta út á það að ríkið kemur inn með fjármagn eins og í aðrar fjármálastofnanir það er rétt sem kom fram hjá formanni að staða sparisjóðanna er verri núna en þegar við gengum frá reglunum í desember af mörgum ástæðum ætli stærsta einstaka áfallið eða tvö stærstu séu annars vegar verra ástand á fjármálamörkuðum og sömuleiðis fall sparisjóðabankans sem hafði mikil áhrif á flesta sparisjóði og tengist það ekkert virðulegi forseti neinu meintu braski hjá stofnfjáreigendum eða sparisjóðunum heldur var það sá aðili sem sparisjóðirnir treystu á og við fall hans hafði það áhrif á alla þessa sparisjóði alveg sama hvernig þeir höfðu hagað sínum málum varðandi stofnfé og stofnfjáreigendur hér kom fram í andsvörum

útilokaði ekki að það kæmi til þess að stofnfé yrði lækkað niður í núll í þessari lagasetningu erum við að gera ráð fara því og breyta lögum þannig að ríkissjóður geti verið eini eigandi sparisjóðanna virðulegi forseti nú geta menn haft allar skoðanir á því en hvers konar sparisjóður er það sem er að fullu í eigu ríkisins nú er það svo að hugmyndin með sparisjóðunum er sú að þetta séu ef ég hef skilið það rétt sjálfseignarstofnanir sem eru í tengslum við viðkomandi svæði og þess vegna væntanlega er þetta stofnfjáreigendafyrirkomulag til komið þó svo að ég sé þeirrar skoðunar að það megi taka það til endurskoðunar og tel að við hefðum átt að eyða góðum tíma í það og gera það bæði gegnsærra og skýrara hvernig aðilar geta orðið stofnfjáreigendur í sparisjóðum en hvað sem öðru líður getum við staðið uppi með einn eða fleiri og jafnvel kannski marga sparisjóði sem eru hreinir ríkissparisjóðir og það eru engar áætlanir og það kom skýrt fram í nefndinni um það hvernig ríkið ætlar að losa sig út úr því það eru engar slíkar áætlanir nú vitum við það að vandinn hefur meðal annars legið í því að sparisjóðirnir flestir hafa verið litlar einingar þess vegna væntanlega hafa þeir farið í að sameinast þess vegna hafa þeir kallað á það að fá að vinna saman þeim hefur þótt örðugt að starfa við þær aðstæður þegar við erum komin með þessar litlu einingar sem eru að fullu í umsjá ríkisins og þar af leiðandi í litlum tengslum við

leggjum það út jákvætt við erum komin þar þá með sérstakt verkefni mér finnst það í rauninni sýna það hvað við erum komin skammt með þessa vinnu að það kom skýrt fram að það eru engar áætlanir um það hvernig ríkið ætlar að losa sig út úr slíkri stöðu virðulegi forseti menn komast ekkert hjá því þegar menn eru að fara í mál eins og þessi ef menn hugsa málið alla leið það er nefnilega þannig og við ættum að hafa lært það af undangengnum tíma að hlutirnir lagast ekkert við það að fresta þeim það er eitthvað sem er algjörlega deginum ljósara það að ætla ekki að taka á hlutum eins og minni hlutinn tekur hér fram varðandi til dæmis að skýra skilgreiningar í kringum sparisjóðina taka fram skoða og koma með lagaumgjörð og vonandi rekstrarumhverfi tengsl við heimasvæðin upphæð stofnfjár gagnsæi í reglum við stofnfjáreigendur hverjir geta orðið stofnfjáreigendur

og ýmsa slíka hluti

fram að það eru engar slíkar áætlanir til algjörlega skýrt nú er þetta ekki bara það að ég sé að tala um þetta eða við sem erum í viðskiptanefndinni og ekki í meiri hlutanum því að síðast í dag fyrir

að viðskiptanefnd mundi taka betri tíma í að fara yfir málið síðast í dag

í dag frá fjármálaeftirlitinu að þeir teldu að viðskiptanefnd ætti að taka betri tíma í að fara yfir þetta mál bara til þess að fara aðeins yfir hvað kemur fram í umsögn

að þessir hlutir séu mjög skýrir og það er bara háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson og flestir aðrir sem þetta mál skoða sem finnst það ekki það segir í umsögn fjármálaeftirlitsins með leyfi forseta almennt telur fjármálaeftirlitið nokkuð vanta upp á skýrleika nokkurra greina frumvarpsins sem geta valdið vafa í túlkun og framkvæmd síðan koma nokkurra síðna athugasemdir frá fjármálaeftirlitinu það segir kannski líka allt um hversu skýrt þetta er að við kölluðum sérstaklega á fjármálaeftirlitið í dag vegna þess að við ætluðum að fá fjármálaeftirlitið til þess að bíða með fresti til að við gætum unnið okkur ákveðinn tíma það er nefndin stóð í þeirri meiningu að það væri fjármálaeftirlitið sem kallaði á það að þessu máli yrði flýtt en í umfjöllun nefndarinnar kom það skýrt fram að það var fjármálaráðuneytið

það er sjónarmið okkar að það væri skynsamlegra fyrir okkur að taka einungis þá þætti skilgreina þá sem snúa að bráðaaðgerðunum og reyna að klára þá á næstu dögum og taka síðan betri tíma í það sem augljóslega á eftir að gera og mun því miður koma til kasta þingsins vonandi seinna en ég er ansi hræddur um að það verði fyrr sem snýr að almennu umhverfi

varð ekki eins og menn þekkja þó svo að ég taki það skýrt fram að við teljum að þær breytingar sem hafa verið gerðar séu til bóta að þá breytir það ekki þeirri staðreynd að við eigum enn þá með verk óunnið og hér erum við að tala um ansi mikla hagsmuni og það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar bæði fyrir fjármálakerfið í heild sinni sem við erum að endurvekja og ég tala nú ekki um ákveðin svæði á landinu að við höfum ekki gefið okkur þann tíma sem þarf til að vinna í þessum málum enn er því von virðulegur forseti það er aldrei að vita nema meiri hlutinn sjái að sér og menn hinkri aðeins ég sé það hér á nefndarmönnum í meiri hlutanum að þá dreymir um að verða við óskum okkar og svo er það bara spurning hvort þeir muni verða settir undir járnhæl ríkisstjórnarinnar og látnir keyra þetta í gegn það virðulegi forseti er eitthvað sem við munum sjá á næstu klukkustundum en svona án þess að vera með neitt létt hjal í þessu alvörumáli hvet ég nú í fullri alvöru meiri hlutann sérstaklega í ljósi þess að við erum að taka á máli nákvæmlega vegna þess að við gátum eða menn gáfu sér ekki þann tíma sem þurfti til þess að gaumgæfa það nógu vel við erum komin með erindi sem við vorum með í rauninni fyrir nokkrum vikum síðan og erum að fara núna og byrjuðum á því í morgun að fara aftur yfir mál sem við kláruðum og meiri hlutinn taldi sig vera að klára til lengri tíma en nokkurra vikna við vorum bara að gera það í morgun virðulegi forseti hér erum við með mál þó að menn geti haft mismunandi sjónarmið og svo sannarlega eru mismunandi sjónarmið í minni hlutanum þegar kemur að sparisjóðunum eins og hjá flestum en þá erum við held ég í grunninn sammála um það eða um níutíu prósent hvað að þessum málum kemur ég hvet meiri hlutann til þess að hugsa þetta nú einu sinni enn hvort það væri ekki skynsamlegra að fara að ráðum okkar í minni hlutanum klára bara það mál sem snýr að hreinum og klárum aðgerðum til að aðstoða sparisjóðina en það sem snýr að heildarumgjörð sparisjóðanna að við gefum okkur betri tíma til þess ef við gerum það ekki virðulegi forseti er ansi mikil hætta á því að við þurfum að vinna þetta hratt aftur og nú er það ekki svo að háttvirtir þingmenn í viðskiptanefnd ég fullyrði það séu verkfælnir og séu ekki tilbúnir til þess að gera það það er hins vegar ansi dýrt virðulegi forseti að ef okkur tekst ekki vel til með sparisjóðina af mörgum ástæðum og ekki bara fyrir þær stofnanir